Ils ont décidé de s'attaquer au laxisme budgétaire qui nous prive des marges de manœuvre nécessaires pour renouer avec la croissance et l'emploi. Ils ont montré leur capacité à trouver des solutions européennes aux problèmes européens, même si deux États membres ont préféré jouer solo, ce qu'ils finiront par regretter eux mêmes.

Le premier est que le traité soit ratifié au plus vite, le second est qu'il soit appliqué au plus vite et le troisième est que cet accord soit entièrement intégré au droit de l'Union, comme ce Parlement l'a demandé. Mesdames et Messieurs, la crise économique nous oblige à reconsidérer nos mauvaises habitudes. Elle nous oblige à respecter les règles évidentes, mais si difficiles à appliquer, de l'équilibre budgétaire. Nous avons l'obligation de réduire les déficits nationaux, qui cachent aussi souvent des déficits régionaux et locaux. Mais autant la décision sur le traité est précise et positive, autant celle sur la croissance me laisse sur ma faim. Car lutter contre les déficits et retrouver la croissance, ce sont les deux faces d'une même pièce.

Il y a deux façons de retrouver la croissance, l'une artificielle et sans lendemain, l'autre structurelle et donc durable. La première est de faire de la relance par la dépense. C'est ce qu'on a fait pendant des années et l'on voit où cela nous a menés.

La deuxième méthode, celle qui est préconisée par le PPE, c'est de rendre notre économie plus compétitive. Cela peut déjà se faire, cher José Manuel Barroso, en achevant enfin le marché intérieur. Toutes les lois, tous les textes ont été votés depuis longtemps. Le problème, encore une fois, est qu'ils ne sont pas appliqués.

Chaque Européen doit savoir quel État joue le jeu du marché intérieur, et qui le freine ou qui le bloque. Accroître notre compétitivité, cela peut se faire aussi en réduisant les charges qui pèsent sur les entrepreneurs et en réduisant les écarts considérables de charges entre nos pays, qui plombent la compétitivité. Cela peut se faire également en optimisant le rendement des Fonds européens non utilisés jusqu'à présent et rendus aux États. Le temps est venu de mieux utiliser ce reliquat important en l'investissant dans des projets communs porteurs de croissance et d'emploi. Enfin, la croissance et la création d'emplois peuvent être encouragées grâce au redéploiement vers la recherche et l'innovation, ou vers la formation, de fonds publics qui ne sont pas porteurs d'investissements.